virðulegi forseti ég kem hér upp til þess að ræða þessa atkvæðagreiðslu nú er nýloknum fundi þingflokksformanna

óbreytt hvað varðar fyrirkomulag þingstarfanna eins og var hér í síðustu viku á fimmtudaginn þegar við greiddum síðast atkvæði um lengd þingfunda það er nú þannig að þessi septemberstubbur svokallaður var ætlaður til þess að ljúka málum sem vinna þyrfti betur í yfir sumarið eða við þyrftum meiri tíma til afgreiðslu ekki til þess að klára öll mál sem stjórnarmeirihluta hvers tíma dytti í hug að langa til að klára þá hefði septemberstubburinn verið lengri en níu þingdagar en er það þannig að hér eru á dagskrá þrjátíu og tvö mál sum sem eru samkomulagsmál önnur sem meiri ágreiningur er um nú kalla ég eftir því hæstvirtur forseti að það verði gert einmitt það sem þarf að gera það er að forgangsraða hvaða málum er ætlað að ljúka hér og hvaða málum er ekki ætlað að ljúka þangað til mun ég greiða atkvæði gegn því að þingfundir verði hér lengri